Met die twee positieve punten moeten we nu ook de Bosnische politici aankijken en zeggen Als dat kan, dan kunt u met elkaar ook tot een vergelijk komen.